um svokölluð málsóknarfélög það er mér sérstök ánægja að fá tækifæri til þess að mæla fyrir þessu frumvarpi sem er flutt af allsherjarnefnd sameiginlega ég vil þakka nefndarmönnum í háttvirta allsherjarnefnd fyrir samstarfið um þetta mál það er rétt að geta þess að tildrög þessa frumvarps eru þau að á yfirstandandi þingi fluttu nokkrir alþingismenn fram frumvarp til laga um hópmálsókn það er þrjú hundruð nítugasta og þriðja mál á þingskjali sjö hundruð og eitt þannig vill til að sá sem hér stendur er fyrsti flutningsmaður að því máli við vorum hér nokkur þingmenn auk mín háttvirtir þingmenn steinunn valdís óskarsdóttir ólöf nordal siv friðleifsdóttir margrét tryggvadóttir ögmundur jónasson magnús orri schram erla ósk ásgeirsdóttir birgitta jónsdóttir og þór saari þingmenn úr öllum flokkum sem lögðu hér fram frumvarp um breytingu á lögum um meðferð einkamála

réttarfar í úrræðinu sem hér um ræðir felst heimild til að afhenda hópi aðila bæði einstaklinga og lögaðila til þess að höfða sameiginlega dómsmál til kröfu um bætur vegna tjóns eða lögbrota það er rétt að geta þess að nú þegar er í lögum um meðferð einkamála úrræði þar sem aðilar dómsmáls eru fleiri en einn má meðal annars nefna ákvæði átjándu grein laganna um meðferð einkamála um samaðild ákvæði um samlagsaðild um málsóknarumboð félaga og samtaka um kröfusamlag þrátt fyrir þessi úrræði hefur það verið mat flutningsmanna þess frumvarps það er þrjú hundruð nítugasta og þriðja máls að sérstakt úrræði um hópmálsókn sé nauðsynleg viðbót við íslenskt réttarfar þetta hefur heilmikið verið til umræðu í íslensku samfélagi í kjölfar efnahagshrunsins og hygg ég að flestir séu þeirrar skoðunar sem hafa tjáð sig um það mál að þetta sé nauðsynleg réttarbót í umfjöllun um málið á vettvangi allsherjarnefndar komu fram allmargar athugasemdir við það frumvarp sem ég var hér að víkja að bæði frá dómsmálaráðuneytinu og eins frá réttarfarsnefnd og ýmsum öðrum aðilum sem töldu það þyrfti að vinna þetta mál betur heldur en það var þegar það

gerði nauðsynlegar breytingar á frumvarpinu eða sendi nýtt frumvarp sem næði þeim markmiðum sem upphaflega frumvarpið gerði ráð fyrir eða ætlaðist til að yrði náð það hefur réttarfarsnefnd gert og kynnti allsherjarnefnd og allsherjarnefnd hefur sem sagt fallist á að með því frumvarpi sé markmiðunum sem til stóð að ná ágætlega náð með heldur einfaldari hætti heldur en upphaflega frumvarpið gerði ráð fyrir í greinargerð með þessu frumvarpi kemur fram að með þessu frumvarpi sé lagt til að hópmálsókn valinn sá búningur að stofnað verði málsóknarfélag í því skyni að reka dómsmál í einu lagi um hagsmuni þeirra sem eiga í hlut og vilja leita réttar síns með öðrum það félag yrði þá aðildarhæft í skilningi fyrstu málsgrein sextánda laga um meðferð einkamála kæmi fram sem aðili máls vegna hagsmuna allra félagsmanna þetta fyrirkomulag verði til þess að tryggja að reglur um hópmálsókn samrýmist aðildarreglum laga um meðferð einkamála og reglu um fullnusturéttarfars um hvernig leitað er fullnusturéttinda samkvæmt dómi þetta frumvarp felur einnig í sér að fleiri eða heimild fyrir fleiri til að sækja rétt sinn fyrir dómstólum sameiginlega með ákveðnu móti þannig á úrræðið eingöngu við um aðild til sóknar því verða ekki mynduð málsóknarfélög í því skyni að taka til varna í dómsmáli af reglum laga um málskot leiðir þó að málsóknarfélag getur verið til varna fyrir hæstarétti þegar sá sem sóttur hefur verið af málsóknarfélagi áfrýjar dómi eða kærir úrskurð héraðsdóms í frumvarpinu felst sú grundvallarregla að um mál sem höfðað er og rekið af málsóknarfélagi gilda allrar reglur réttarfarslaga því marki sem ekki er beinlínis vikið frá þeim með reglum frumvarpsins frumvarpið nær til þeirra tilvika þar sem hver og einn sem telur til réttar á hendur öðrum hefði getið rekið mál fyrir dómi upp á sitt eindæmi eða með því að standa ásamt fleirum að málsókn með samlagsaðild þess í stað er með frumvarpinu lögð til heimild til stofnunar málsóknarfélags í því skyni að félagið komi fram og reki dómsmál en ekki þeir sem eiga þá hagsmuni sem leitað er fyrir dómi í frumvarpinu er gengið út frá því að þessi málsóknarfélög verði tiltölulegaeinföld í sniðum en þó verður að gæta þeirrar formfestu sem er nauðsynleg til að félag geti notið aðildarhæfis samkvæmt lögum um meðferð einkamála og farið með hagsmuni annarra fyrir dómi með því móti sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu þannig eru kröfur um það að félagi sem verður stofnað í þessu skyni beri að halda félagatal enda telst félagið sjálfkrafa koma fram og reka málið um hagsmuni skráðra félaga að öðru leyti er ekki gert ráð fyrir formsatriðum að því þó gættu að málsóknarfélag verður að hafa samþykktir með reglum sem félagið starfar eftir til einföldunar er lagt til að dómsmálaráðherra setji reglugerð sem hafi að geyma almennar samþykktir fyrir málsóknarfélög og gildi þær nema félagsmenn ákveði að víkja frá þeim eða setja sérstakar samþykktir

grein núgildandi laga komi ný grein sem verði nítjánda grein a og verði svohljóðandi með leyfi forseta þremur aðilum eða fleiri sem eiga kröfur á hendur sama aðila sem eiga rætur að rekja til sama atviks aðstöðu eða löggernings er í stað þess að sækja mál samkvæmt fyrstu málsgrein nítjánda grein heimilt að láta málsóknarfélag sem þeir eiga hlut að reka í einu lagi málkröfur þeirra allra málsóknarfélag skal stofna til að reka tiltekið mál fyrir dómi og er hvorki heimilt að takmarka ábyrgð félagsmanna á skuldbindingum félagsins né láta það starfa við annað en rekstur málsins og eftir atvikum fullnustu á réttindum félagsmanna og uppgjör krafna þeirra sé málsóknarfélagi ekki settar sérstakar samþykktir skuli gilda um það almennar samþykktir sem dómsmálaráðherra ákveður í reglugerð halda skal skrá um félagsmenn verði málsóknarfélag skrásett skal ekki greitt fyrir það gjald í ríkissjóð segir hér í fyrsta tölulið í öðrum tölulið kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta þótt málsóknarfélag eigi aðild að máli eiga félagsmenn hver fyrir sitt leyti þá hagsmuni sem málið varðar og njóta þar sömu stöðu og aðilar að því leyti sem annað leiðir ekki af ákvæðum þessarar greinar í stefnu skal dómkrafa gerð í einu lagi í nafni félagsins sem greint skal allt að einu frá félagsmönnum svo og hvern hlut þeir eigi í kröfu sé hún um greiðslu peningafjárhæðar í dómi skal kveðið á um kröfu eða önnur réttindi félagsins á hendi gagnaðila án þess að félagsmanna sé getið félagið fer í

félagið í eigin nafni fullnustu réttinda félagsmanna að máli loknu leita má fullnustu á réttindum á hendur málsóknarfélagi hjá félagsmönnum sjálfum í þriðja tölulið segir nú gengur nýr aðili í málsóknarfélag eftir að mál er höfðað en áður en aðalmeðferð þess er hafin og getur þá félagið aukið við dómkröfur sínar í þágu nýja félagsmannsins slík breyting á dómkröfum skal eftir þörfum gerð með framhaldsstefnu og gildir ekki það skilyrði tuttugasta og níundu grein að félaginu verði ekki metið til vanrækslu að hafa ekki gert kröfur sínar í einu lagi í öndverðu í fjórða tölulið segi félagsmaður sig eftir höfðun máls úr málsóknarfélagi fer það ekki lengur með forræði á hagsmunum hans sem málið varðar og ber félaginu að breyta dómkröfum sínum að því leyti sem úrsögn gefur tilefni til dæma má félagsmann sem svo er ástatt um til að greiða hlut í málskostnaði sem gagnaðila félagsins kann að verða ákveðinn þetta frumvarp er ekki lengra en ég hef þegar lesið og er gert ráð fyrir að lögin öðlist þegar gildi þetta er

en að mínu mati nær það engu að síður þeim markmiðum sem þá voru sett fram og ég tel að sé mikilvæg réttarbót sem felst í þessum lögum verði þau samþykkt það hefur verið gerð grein fyrir því í umræðum um þetta mál að úrræði af þessum toga þekkist og hefur þekkst um all langt skeið á öðrum norðurlöndum reyndar með nokkuð mismunandi hætti eða nokkuð mismunandi framkvæmd allt að einu er markmiðið það sama og meginhugsunin sem hér liggur á bak við að gera einstaklingum og lögaðilum sem eiga sambærilegar kröfur sem eiga rætur að rekja til sama atviks aðstöðu eða löggernings eins og segir í frumvarpinu kost á að höfða mál í einu lagi þetta tel ég að sé meginatriði þessa frumvarps sem hér liggur fyrir og allsherjarnefnd hefur sameinast um að flytja ég vil enn á ný þakka samnefndarmönnum mínum í allsherjarnefnd fyrir að taka vel í flutning þessa máls ég legg til virðulegur forseti að lokinni þessari umræðu gangi málið til annarrar umræðu en það er ekki tillaga að það gangi til nefndar milli fyrstu og annarrar umræðu enda hefur nefndin öll og er öll einhuga um að flytja það